virðulegi forseti það er mjög leitt að sitja hér undir því að fulltrúar hreyfingarinnar skuli væna hér einhverja þingmenn um að vera með aðdróttanir í þeirra garð og wikileaks það er alveg ljóst að hér var um mjög skipulagðan verknað að ræða nú nánast reyfarakennda

það eru ekki þeir þingmenn ég eða háttvirtur þingmaður sigurður kári sem tóku það upp hjá sjálfum sér það er líka vitað að julian assange sem er forsvarsmaður wikileaks var hér á ferðinni á þessum tíma á skrifstofum sem gestur hreyfingarinnar það liggur fyrir það er ekki verið að segja neitt nema staðreyndir málsins sem maður er að vitna hér í fréttir aðdróttanir þetta eru engar aðdróttanir aðdróttanir nei þetta eru engar aðdróttanir því að það felst ekki neitt ég sagði fyrr í þessari umræðu þetta er greinilega viðkvæmt mál

hvernig kemst þú inn á læstar skrifstofur í alþingi hvernig komumst við inn það er ekki nema þú eftir erindi við þingmenn það kemst enginn inn nema þú eftir erindi við þingmenn við þurfum að fara í gegnum margar læstar dyr til að komast inn á þessar skrifstofur hvaða þingmenn réttlæti það kemur í ljós hér að rannsókn er mjög ábótavant hverjir voru yfirheyrðir ég er þarna í næstnæstu skrifstofu það var ekki við mig talað um þetta mál það er mjög áhugavert að heyra hér viðbrögð ákveðinna þingmanna álfheiðar ingadóttur og marðar árnasonar sem sagði mér meðal annars að halda kjafti í fyrri umræðu um málið án þess að forseti sæi nokkra ástæðu til þess að víta þingmanninn fyrir slíkan málflutning halda munni já það er sama og að halda kjafti að segja mönnum að halda munni hér verðum við að spyrja okkur hvort það sé eitthvað fleira á ferðinni er þetta eina málið sem hæstvirtur forseti hefur orðið vitni að er þetta eina málið af þessum toga sem er haldið frá þingmönnum viljandi rannsóknin er í molum ábyrgð forseta þingsins er mikil og virðulegi forseti

að hafa haldið á málum sem raun ber vitni að hún þurfi að endurskoða sitt hlutverk hér